Pero, en España, como bien sabe, el Gobierno va en sentido contrario. Mientras que algunas empresas se comprometen con el Acuerdo de París y quieren cerrar sus centrales, el ministro de Energía prepara una ley para evitarlo. Pero en España hay sobrecapacidad eléctrica instalada. El cierre ya está regulado con garantía de suministro. La Comisión Europea dice que no se pueden conceder ayudas estatales a empresas y así cumplir las normas ambientales europeas, pero el Gobierno español sigue mirando al siglo XIX. Señor comisario, ¿considera que evitar el cierre de centrales de carbón es coherente con el Acuerdo de París y el paquete de energía limpia? ¿Considera aceptable dar más dinero para esas centrales? ¿Considera que esta propuesta respeta el actual mercado energético europeo? Cuento con usted y la Comisión Europea para escribir un futuro sin carbón, es decir, a favor de la salud y del clima.